Respecter l'accord de Paris est un minimum. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un pacte vert pour l'Europe qui tourne le dos aux entreprises des fossiles, qui sorte du carbone et qui cesse tout financement, oui tout financement, pour celles et ceux qui détruisent notre planète. Les demi mesures menacent notre avenir.

Vous n'allez pas assez loin, parce que vous imaginez encore que la croissance est une solution. Vous n'allez pas assez loin, parce que vous pensez encore qu'il faut ménager les multinationales, les banques et le système qui nous a menés droit dans le mur.

Il faut comprendre que l'économie n'est pas au dessus des lois de la nature.

Il faut des mesures fortes, des mesures contraignantes, un véritable devoir de vigilance pour que les États et les entreprises respectent enfin leurs obligations climatiques.